Monsieur le Président, je voudrais d'abord dire à l'adresse de la Commission qu'il est tout à fait légitime que le Parlement européen fasse, ici, son travail et que, contrairement à ce que vous croyez ou à ce que vous pensez, la Commission devra entendre demain la position de notre Parlement.